En effet, on ne peut pas s'en tenir à une simple référence au droit international, car celui ci est ambigu. Prenons le cas du phosphore blanc son usage pour les munitions traçantes à des fins de dissimulation est autorisé, mais s'il en est fait usage de façon indiscriminée et incendiaire, c'est condamnable au titre des conventions de Genève.

Sa production, son utilisation, son commerce en tant que munition sont pénalement réprimés en Belgique, mais ne sont pas forcément réglementés ailleurs et ils ne le sont pas non plus dans le droit international. Bref, puisque tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, il est nécessaire de lister formellement les armements dans lesquels on ne souhaite pas que l'Union européenne investisse. Enfin, sur les questions d'exportations d'armes, il n'est pas acceptable que le Parlement valide l'approche voulue par le Conseil d'une discrétion totale des États membres. En effet, une telle interprétation est à rebours des fameux huit critères de la position commune de 2008 et ne prend pas en compte le fait que tous les États européens ont ratifié le traité sur le commerce des armes.